Niewątpliwie był to pierwszy i bardzo ważny krok w kierunku zatrzymania wzrostu bezrobocia wśród młodych, a także aktywnego zaangażowania młodych bezrobotnych, które ma skutkować ostatecznie stałym zatrudnieniem.

Najpilniejsze potrzeby, które powinny być sfinansowane z tych środków to reformy ukierunkowane na modernizację systemów zatrudnienia czy usług socjalnych i edukacyjnych dla młodzieży.

Państwa członkowskie muszą zapewnić młodym ludziom możliwość zdobycia umiejętności, których pracodawcy poszukują. W związku z tym niezbędne jest zaangażowanie wielu podmiotów, takich jak organizacje pracodawców, instytucje edukacyjne i władze publiczne.

W swoim sprawozdaniu na temat bezrobocia wśród młodych również wskazywałam właśnie na te działania i na współpracę na poziomie europejskim. Oczekujemy, że Komisja Europejska będzie ściśle współdziałać z państwami członkowskimi we wdrażaniu gwarancji dla młodzieży, a także rozszerzy je dla osób do 30 roku życia.